Geüniformeerde, zwaar bewapende mannen zonder insignes, zij worden in de volksmond groene mannetjes genoemd. En die groene mannetjes komen niet van de planeet Mars.

In de eerste plaats via een dialoog, waarin wij voor één keer ook eens heel duidelijk moeten zijn. Oekraïne is echter ook een land dat divers is, met verschillende talen, bevolkingsgroepen en regio's. Ik heb het al eerder gezegd meer beleid op maat, meer bevoegdheden voor de regio's. Het kan voor Kiev een nieuwe weg en een compromis zijn. Maar hervormingen, hoe nodig zij ook zijn, kunnen nooit worden afgedwongen via geweld en zeker niet via een buitenlandse interventie.